Die Lösungen sind zumeist von nationalen Interessen dominiert, sie sind kurzsichtig und symbolisch. Wenn wir die Krise überwinden wollen, dann brauchen wir europäische Lösungen, langfristig und lösungsorientiert. Nicht um Befindlichkeiten muss es gehen, sondern um Ursache Wirkung Zusammenhänge. Ohne den Blick nach außen können wir unsere Probleme nicht lösen.

Er macht deutlich, dass wir uns nicht ausschließlich von Sicherheitsinteressen leiten lassen dürfen. Stabilität kann langfristig nur dann erreicht werden, wenn auf die Einhaltung von Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit gedrängt wird und ökonomische Verhältnisse vorherrschen, die den Menschen Chancen eröffnen. Wir brauchen eine Entwicklungspolitik, die sich daran orientiert. Wir brauchen ein effektives europäisches Instrument der Zuwanderung, und dazu gehören auch humanitäre Einreisekorridore.